Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Madame la Ministre, en ces temps de crise et de défiance des citoyens, chacune de nos décisions doit être inspirée par l'impératif d'améliorer la situation économique et sociale des Européens. Je suis donc favorable à cet accord.

Certains secteurs méritent une vigilance particulière l'agriculture, la défense, la culture. Pour ce qui est de l'agriculture, ce domaine concentre, à lui seul, plusieurs sujets sensibles, comme les OGM, les indications géographiques, le clonage, ou encore les normes sanitaires. Les Européens ont fait le choix de dire non aux OGM et de dire oui à des standards élevés de protection sanitaire. Et nous avons le devoir de défendre ces choix de société auprès de nos partenaires commerciaux! Comme d'autres collègues, je m'interroge aussi sur la raison de l'inclusion, pour la première fois dans un mandat de négociation, des services audiovisuels. Monsieur le Commissaire, je vous avais déjà interpellé sur ce sujet en juillet dernier, et je réitère ma demande, à savoir l'exclusion pure et simple des services audiovisuels du mandat de négociation. Au delà de leur poids économique, ces domaines présentent une importance politique majeure pour l'Europe. Je demande donc que le Conseil réoriente le projet de mandat, car pour cet accord, comme pour les autres, nous souhaitons que l'harmonisation sociale, sanitaire et environnementale se fasse toujours par le haut. Pour finir, je tenais juste à rappeler que c'est bien le Parlement européen qui décidera, en dernier ressort, d'approuver ou non l'accord final.